Európának emlékeznie kell, hogy a huszadik század emberiség elleni rémtettei soha többé ne ismétlődjenek meg, se a nácizmus, se a kommunizmus. Közép és Kelet Európa országai máig küzdenek ötven év kommunista és szocialista diktatúra romboló hatásaival. Romániában az én nemzedékemet csak részben érintette, de szüleim és nagyszüleim életét derékba törte a kommunista diktatúra. A jóvátétel ugyan kevés vigasz, de az is lassú és hiányos. A történelmi egyházaktól és a nemzeti kisebbségektől elkobzott ingatlanvagyon visszaszolgáltatása annak ellenére, hogy törvény szabályozza még nem ért véget. Fontos emlékeztetni a tagállamokat, hogy az ingatlan visszajuttatási törvényeket alkalmazzák azonnal és maradéktalanul. Európa keleti felében 50 év lemaradását kell fejlesztésekkel és mentalitásváltásban is behoznunk. Az Európai Unió Kohéziós Alapjai éppen ezt teszik a kelet európai felzárkóztatásban, de ezzel párhuzamosan a soha többé ne forduljon elő gondolatát folyamatosan ápolni és átörökíteni kell a következő generációra. Ma ezt tettük ebben a Házban.